Señor Presidente, señora Comisaria, les reconozco que no sé lo que pasará mañana cuando se produzca la votación de este informe sobre el Protocolo de pesca con Mauritania. Pero lo que sí sé es lo que tendría que suceder en todo caso el inicio de conversaciones para renegociar un acuerdo que quiere la Unión Europea y que puede y debe mejorarse. Tras quince meses de negociaciones, pasado el mes de julio del año pasado, la Comisión rubricó un nuevo Protocolo, por un periodo inicial de dos años, que se viene aplicando provisionalmente.